nefndarálitið er að finna á þingskjali þrjú hundruð tuttugu og átta nefndin hefur fjallað um málið nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt háttvirtur þingmaður katrín jakobsdóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins háttvirtir þingmenn grétar mar jónsson sat fund nefndarinnar og er samþykkur áliti þessu undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal ellert b schram ögmundur jónasson bjarni benediktsson birkir j jónsson lúðvík bergvinsson árni páll árnason og rósa guðbjartsdóttir